Panie Przewodniczący! Zapytałem w debacie komisarz Malmström, czy dzisiaj pół roku po ujawnieniu tragedii 10 tysięcy dzieci zaginionych na drogach nielegalnych imigracji Komisja może powiedzieć, co stało się choćby z niektórymi z nich. Niestety, Komisja nie odpowiada. Zginęło 10 tysięcy dzieci, a Europie praw człowieka nie psuje to dobrego samopoczucia. Oczywiście Komisja Europejska może milczeć, ale my milczeć nie będziemy. To wydarzenie, ten dramat, na który ciągle nie znajdujemy odpowiedzi, pokazuje prawdę o nielegalnej imigracji. Pamiętajmy o tym, że to deklaracje kierownictwa Komisji Europejskiej o Europie otwartej na bezgraniczną imigrację stworzyły wyjątkową koniunkturę dla działań mafii przemytu ludzi.